Maar palmolie is niet de enige oorzaak van de wereldwijde ontbossing. De groeiende wereldvoedselvraag, de bevolkingsdruk en de illegale houtkap zijn ook oorzaken. Laten we daarom duurzaamheidsinspanningen van lidstaten en bedrijven, zoals in Nederland, ondersteunen en navolgen. Europa, onze Europese Commissie en allen onderteken de verklaring van Europa en van Amsterdam! Vóór het jaar 2020 gebruiken we dan alleen gecertificeerde duurzame palmolie. Duurzame palmolie is onmisbaar voor onze voedingssector, die zowel werkgelegenheid als natuurlijk ook een hele goede bron oplevert voor heel veel voedselproductie.

Nieuwe diervoeders en circulaire biobrandstoffen van de tweede en derde generatie zijn een deel van de oplossing!